Susținem lupta împotriva combaterii comercializării de produse contrafăcute, dar aceasta nu trebuie să se facă cu riscul nerespectării drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni.

Suntem îngrijorați, în special, cu privire la prevederile articolului 27, care, la punctul 4, prevede ca autoritățile competente ale unei părți semnatare să aibă autoritatea de a solicita unui furnizor de servicii online să divulge rapid unui titular al dreptului suficiente informații pentru a identifica un abonat despre al cărui cont se presupune și aici subliniez se presupune că a fost utilizat pentru încălcare. De asemenea, la articolul 14 punctul 2, se stipulează că o parte poate exclude de la aplicarea acordului cantități mici de mărfuri de natură necomercială aflate în bagajele personale ale călătorilor, ceea ce înseamnă că și aceasta poate decide să nu excludă cantități din aceste mărfuri, cauzând preocupări profunde cu privire la posibilele încălcări ale liberei circulații a mărfurilor și persoanelor în cadrul Uniunii Europene.